Modul în care se va rezolva problema închiderii și apoi dezafectării centralei nuclearo electrice de la Kozlodui nu are relevanță doar în ceea ce privește modul în care partea bulgară rezolvă această problemă, dar așa cum s a spus aici, procesul de dezafectare privește și statele vecine, putând constitui un precedent pentru alte țări care au unități asemănătoare ce se apropie de perioada maximă de funcționare. Nu ascund nici eu faptul, așa cum s a spus, că centrala de la Kozlodui a reprezentat în permanență un motiv de îngrijorare pentru cetățenii din România, mai ales după accidentul de la Cernobîl. De aceea, ar fi important ca procesul de dezafectare să fie însoțit de o campanie de informare publică destinată tuturor celor interesați care au dreptul să cunoască etapele procesului de dezafectare, calendarul și riscurile potențiale ale fiecărei etape, modul în care sunt asigurate materialul fisionabil și deșeurile periculoase, precum și reconstrucția ecologică a zonei Kozlodui. Insist asupra importanței pe care trebuie s o acordăm tratării deșeurilor radioactive. De aceea, fondurile acordate Bulgariei în acest scop, trebuie să fie asigurate ritmic și fără sincope. Spun acest lucru pentru că deși acum par suficiente, aceste costuri sunt doar estimate, neexistând un precedent de amploarea dezafectării centralei nucleare din Bulgaria. Închei exprimându mi speranța că printr o finanțare suficientă și printr o planificare atentă, sub supravegherea tuturor organismelor cu atribuții în domeniu, procesul de dezafectare va fi un exemplu de bună utilizare a fondurilor europene.